Creímos por momentos que el euro podía desaparecer y fue el compromiso en el verano de ese 2012 para la creación de la unión bancaria lo que nos salvó del desastre.

Pero esa unión bancaria que se puso en marcha en 2012 necesita ser completada, y necesitamos aprobar ya un fondo europeo de garantía de depósitos. No podemos estar esperando, seguir con las instrucciones de dilación, de dilatación de la negociación por parte del Consejo. Y en el Parlamento tenemos que avanzar rápidamente, con un fiscal backstop que cierre el modelo de una vez.